Nieprzypadkowo administracje autorytarnie rządzonych państw uchodzą za wysoce skorumpowane, kierowane głównie chęcią utrzymania władzy są one bowiem wysoce podatne na tego typu zależności. Korupcja bezpośrednio zagraża demokracji i egzekwowaniu praw człowieka, nierzadko stanowiąc źródło konfliktów.

występują. Rozszerzenie definicji obrońcy praw człowieka na działaczy antykorupcyjnych czy osoby ujawniające te patologiczne działania, takie jak dziennikarze śledczy, wydaje się ciekawą propozycją.